Für mich hat diese Debatte drei Hintergründe. Zum Ersten Ja, wir geben das Signal, wir wollen eine Zusammenarbeit mit den Mercosur Staaten, weil wir viele gemeinsame Werte teilen.

Es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt viele wirtschaftliche Zusammenhänge. Wir wollen ein Abkommen, eine enge Zusammenarbeit.

Dazu gehört zum Einen, noch einmal sehr genau darüber nachzudenken, welche Länder eigentlich in diesem Korb mit der EU verhandeln wollen.

Und zum Zweiten muss auch zügig geklärt werden, welche Inhalte der Verhandlungen letztendlich in den Korb gehören.